Verá, señor Iglesias, las reglas de la democracia dicen que es importante construir en este Parlamento un sistema de funcionamiento posible.

Esta Cámara tiene que funcionar y, para que funcione, hay que construir mayorías. Estamos dispuestos a hablar con todos los grupos, pero esta mayoría ha permitido, por un acuerdo técnico, que esta Cámara funcione.

También necesita que el Parlamento Europeo se haga oír, porque el Consejo necesita escuchar al Parlamento Europeo, y para eso tenemos que construir grandes mayorías, señor Iglesias.